El País Vasco —Euskadi— tiene el récord mundial en donación de órganos.

Gracias a ello, realizamos anualmente 60 trasplantes de riñón y 30 de hígado por cada millón de habitantes.